Przy tej okazji chcę upomnieć się zwłaszcza o młodych ludzi z obszaru partnerstwa wschodniego. To tam przeznaczenie tego programu jest najdoskonalsze, najlepsze i najefektywniejsze i w związku z tym uważam, że mechanizm pozyskiwania studentów z tego obszaru musi zostać zdecydowanie poprawiony. Bardzo się cieszę, że odrzucono kilka wniosków, które ten program psuły albo go negowały.

Przypomnę także, że ta debata i ta rezolucja są pokłosiem pytania o przyszłość programu Erasmus. A pytanie pojawiło się w związku z niedoskonałościami gwarancji finansowych, jak również z procedurą naboru samych studentów.